En het gaat hier inderdaad niet om een keuzemenu. De plotselinge toestroom van Tunesische vluchtelingen laat dit eens te meer zien. Italië heeft de grootste moeite goede opvang en asielprocedures te verzekeren. En als andere lidstaten gewoon blijven toekijken is het een kwestie van tijd voordat het Europese Hof concludeert dat ook de overdracht van asielverzoeken aan Italië moet worden opgeschort, net zoals het Hof dat concludeerde ten aanzien van Griekenland. Het is dus in ieders belang dat er een noodprocedure wordt ontwikkeld in het kader van Dublin, zoals de Commissie ook voorstelt, en dat er snel bindende afspraken gemaakt worden over menselijke opvang en een kwalitatief goede asielprocedure. Graag hoor ik van de commissaris of zij denkt dat betrokken Europarlementariërs haar nog verder kunnen helpen om de lidstaten eindelijk tot de broodnodige actie te bewegen.